Maar het akkoord en de ontdooiing in de betrekkingen mogen ons echt niet verhinderen om verder te kijken. Het Iraanse volk geeft andere signalen en ook internationale mensenrechtenorganisaties schetsen een duister beeld van de Islamitische Republiek. Executies blijven schering en inslag. En ook van binnen de gevangenismuren komen duistere en sombere geluiden.

Een recente foto van hem bezorgt me kippenvel, bezorgt me rillingen.

Kan hij nog op ons rekenen, commissaris? Ik doe opnieuw een oproep om alles in het werk te stellen om het leven te redden van deze professor, deze dokter, deze huisvader. Kashmar, Zahedan, Isfahan het zijn slechts enkele van de tientallen Iraanse steden waar de laatste maanden gedemonstreerd wordt tegen het beleid. Jongeren voeren actie tegen werkloosheid, ongelijkheid en vóór vrijheid. Hun bloed vloeide door de straten. De demonstranten willen het recht om hun mening te uiten en kunnen we hen ongelijk geven? Uiteraard niet! Alleen in dictaturen wordt de straat gevreesd. In gezonde, open samenlevingen is er plaats voor debat, discussie en dialoog. Voor de tientallen die stierven tijdens de protesten kunnen wij nog maar weinig doen. Maar voor de vele arrestanten is internationale actie nodig, commissaris.

We kunnen alleen het ergste vrezen. Commissaris, eis een faire behandeling van de gevangenen, voorkom dat zij martelaar worden en hamer op onderzoek naar de omstandigheden waarin zoveel jonge Iraniërs het leven lieten.